Toch is er een andere variant uitgekomen met een integraal beleid, inderdaad op kennis, op duurzaamheid en op banen gericht.

Lidstaten kunnen hoger gaan als dat nodig is.

Ik heb zelf een boekje geschreven.

Dat heet Voor groen, groei en banen.

Dat was niet op alle punten even positief, maar toch ik heb het idee dat vrijwel het maximale eruit is gehaald. En de Commissie was altijd wel bereid, stap voor stap moet ik zeggen, om die teksten te leveren die bijdroegen tot de compromissen.